virðulegi forseti ég tek undir þakkir til hæstvirts forseta fyrir að koma þessum skýringum á framfæri og fyrir ágætan fund okkar þingflokksformanna áðan með hæstvirtum forseta þar sem okkur gafst tækifæri til þess að ræða þetta en ég verð þó að segja og taka undir með þeim sem hér hafa talað að mér finnst það herfileg mistök að hafa ekki greint þingmönnum hvort sem það eru formenn flokka þingflokka eða forsætisnefnd frá þessu á sínum tíma vegna þess að ég tek undir með háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur að öryggi og leynd fer ekki saman og með háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni að hér er verið að skapa okkur falskt öryggi ég verð að segja fyrir mig að mér er mjög brugðið vegna þessa og einmitt vegna þess að hér er eins og sagt var hér af fyrri ræðumanni um innrás á alþingi að ræða ég sit oft ein á þeirri hæð sem við eigum skrifstofu á í þessu sama húsi seint að kvöldi þegar maður er að fylgjast með umræðum eða skrifa ræður eða undirbúa ræður og ég hef hingað til talið mig vera örugga þar

mér finnst óþægilegt til þess að vita að svona alvarlegt mál hafi einungis verið rannsakað í eina viku að enginn hafi verið spurður af þeim þingmönnum sem þarna eiga skrifstofu á þessari hæð eða við á hæðinni fyrir neðan að enginn hafi verið spurður um mannaferðir gestakomur eða hvort þeir hafi orðið varir við eitthvað óeðlilegt og ég er mjög forvitin að heyra skýringar lögreglunnar og skýringar þeirra sem hafa lokið þessari rannsókn á þessum skamma tíma og eins skýringar fyrir því af hverju okkur var ekki greint frá þessu eftir heilt ár lesum við um þetta í blöðunum og mér er gróflega misboðið vegna þess